Monsieur le Président, permettez moi tout d'abord de souligner à nouveau combien la Commission apprécie l'engagement et l'intérêt des membres de cette Assemblée sur ce dossier. Bien qu'il s'agisse d'une proposition très complexe, elle comporte plusieurs aspects importants et sensibles du point de vue politique. Les remarques que vous venez de formuler et les questions que vous avez soulevées montrent à quel point les membres de cette Assemblée ont bien compris les différentes facettes de la question. Je tiens également à rappeler les préoccupations de la Commission en ce qui concerne les amendements relatifs à l'extension du champ d'application du système d'autorisation de l'Union. Si, sur le principe, la Commission peut soutenir l'extension du système à un groupe plus large de produits biocides, nous estimons que celle ci doit s'accompagner de ressources adéquates pour l'ECHA et la Commission, et de mécanismes de mise en œuvre progressive. Ce n'est que si ces deux conditions sont remplies que nous pourrons mettre en place un système efficace, ce qui est notre objectif commun.

l'adéquation des ressources mises à la disposition de l'ECHA est l'une des préoccupations principales de la Commission, concernant les propositions d'extension du champ d'application du système d'autorisation de l'Union. Nous travaillons avec le secteur afin de connaître, avec davantage de précision, le nombre de produits biocides actuellement sur le marché de l'Union.

Il est donc très difficile de prévoir la charge de travail supplémentaire qu'entraînerait, pour l'ECHA l'inclusion d'un plus grand nombre de produits dans le système centralisé. L'objectif général de la proposition de règlement est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur des produits biocides, tout en assurant un degré élevé de protection de l'environnement et de la santé.

La Commission convient qu'une définition des nanomatériaux est nécessaire.

La Commission ne peut pas soutenir cet amendement car il s'agit de remettre en question l'annexe I, qui est basée sur une évaluation d'impact approfondie et qui vient d'entrer en vigueur.